Ezért ennek a politikaterületnek a szabályozása különösen nagy jelentőséggel bír. Meggyőződésem, hogy az új költségvetési időszakban az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapnak garantálni kell azt, hogy a kifizetések minél nagyobb része a leghátrányosabb térségekbe az ott élők támogatását szolgálva jusson el. Ilyen, kedvezőtlen adottságú hátrányos területekre jellemző tevékenység a dohánytermesztés. Magyarországon a leghátrányosabb térségben, leginkább roma származású, alacsonyan képzett nők azok, akik a dohánytermesztésben vesznek részt. Különösen fontos tehát, hogy a vidékfejlesztési források szolgálják ezeknek a munkahelyeknek a megtartását.